virðulegi forseti ég mæli hér sem efnahags og viðskiptaráðherra fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um hlutafélög lögum um einkahlutafélög og lögum um ársreikninga

í frumvarpi þessu er byggt á skýrslu sem fyrrverandi viðskiptaráðherra bað lagastofnun háskóla íslands í kjölfar hrunsins um að semja með tilliti til aukinnar minnihlutavernd í hlutafélögum og einkahlutafélögum svo og frumvarpsdrögum á þeim grundvelli að því verki stóðu lögfræðingarnir og háskólakennararnir stefán már stefánsson og eyvindur g gunnarsson þar að auki er bætt við ákvæðum um breytingu á lagaákvæðum um starfskjör stjórnar og æðstu stjórnenda í hlutafélögum og einkahlutafélögum á grundvelli nýrra e e s tilmæla ákvæðum um einfaldari leiðir varðandi undanþágur frá innköllunarskyldu við lækkun hlutafjár í hlutafélögum og einkahlutafélögum og fleiri atriði til einföldunar við undanþágur varðandi meðal annars heimilisfesti stofnenda stjórnarmanna framkvæmdastjóra og útibússtjóra svo og ákvæðum um tryggingu fyrir kostnaði vegna rannsóknar á hlutafélögum og einkahlutafélögum þar að auki er gert ráð fyrir þrengingu ákvæða varðandi sölu og kaup á eigin hlutum sérstaklega með tilliti til hæstaréttardóma númer tvö hundruð tuttugu og átta tvö þúsund og níu en sá ágreiningur reis vegna kaupa glitnis á eigin bréfum og hæstaréttardóms númer þrjú hundruð fimmtíu tvö þúsund og níu sem reis vegna deilna um sölu straums burðaráss á eigin bréfum tilgangur þessa lagafrumvarps er samkvæmt framansögðu fyrst og fremst að styrkja minnihlutavernd í hlutafélögum og einkahlutafélögum þó að hagsæld félagsins sé alla jafna helsta hagsmunamál hluthafa fara hagsmunir meiri hlutans og minni hlutans ekki ávallt saman reglum um minnihlutavernd er fyrst og fremst ætlað það hlutverk að veita valdi meiri hlutans ákveðið mótvægi reglur um minnihlutavernd verða þó að hafa sín takmörk sem byggjast á því að virða verður ótvíræðan rétt meiri hlutans til þess að stjórna félaginu og fara með hagsmuni þess slík sjónarmið leiða einnig til þess að reglur um minnihlutavernd mega ekki íþyngja félagi um of um minnihlutavernd vil ég að öðru leyti vísa í almennar athugasemdir með lagafrumvarpinu í framangreindri skýrslu lagastofnunar háskóla íslands sem birt er á vef efnahags og viðskiptaráðuneytisins voru borin sérstaklega saman ákvæði í annarri norrænni löggjöf um hlutafélög og einkahlutafélög með tilliti til minnihlutaverndar var athugað hvort einhver ákvæði gætu verið til bóta og leitt til aukinnar minnihlutaverndar hér á landi í sumum tilvikum var þó metið að ekki væri sérstök þörf úrbóta vil ég nú nefna nokkur dæmi um tillögur um lagabreytingar sem stefnt er að á grundvelli skýrslunnar um minnihlutavernd í annarri grein frumvarpsins er tillaga um mæli sem á sér fyrirmynd í norsku einkahlutafélagalögunum en sams konar ákvæði er ekki að finna í löggjöf annarra norðurlanda er mælt fyrir um það að hluthafi geti krafist dóms fyrir því að félagið innleysi hlut hans í félaginu ef veigamikil rök standa til þess og honum verði gert kleift að losna úr því af ákveðnum ástæðum skilyrði er þó að innlausn leiði ekki til umtalsverðs tjóns fyrir félagið eða leiði með öðrum hætti til ósanngjarnrar niðurstöðu fyrir það þetta eru þröng skilyrði fyrir því að dómstóll geti beitt reglu þessari möguleiki er að félagið sé með sjálft kaupanda að hlutabréfinu þannig að ekki þurfi að koma til beitingar innlausnarákvæðisins í sjöttu greinar frumvarpsins er gert ráð fyrir breytingu á fyrstu málsgrein sjötugustu og sjöttu grein hlutafélagalaga en samkvæmt henni mega félagsstjórn framkvæmdastjóri og aðrir þeir er hafa heimild til að koma fram fyrir hönd félagsins ekki gera neinar þær ráðstafanir sem bersýnilega eru til þess fallnar að afla ákveðnum hluthöfum eða öðrum ótilhlýðilegra hagsmuna á kostnað annarra hluthafa eða félagsins er gert ráð fyrir að skilyrði stjórnar og framkvæmdastjórnar verði þrengd með því að fella niður orðið bersýnilega og mun þetta geta styrkt minnihlutavernd í áttundu greinar frumvarpsins er lagt til að ráðgjafi hluthafa njóti málfrelsis á hluthafafundi er það nýmæli sem styrkir minnihlutavernd og á sér fordæmi í norskum og sænskum rétti þá er gert ráð fyrir að umboð til handa umboðsmanni verði lengd til eins árs frá dagsetningu þess en eigi fimm ára en svo langur frestur til handa umboðsmanni þykir geta gert hluthafa óvirka um of eins árs frestur yrði í samræmi við gildandi danskan og sænskan rétt í níundu grein frumvarpsins er gert ráð fyrir að ekki þurfi tíu prósent hlutafjár til að gera kröfu um aukafund eins og nú er í íslenskum hlutafélagalögum og sambærilegum dönskum og sænskum lögum heldur nægi fimm prósent svipað og í norskum rétti getur þetta aukið minnihlutavernd í tíundu greinar frumvarpsins er gert ráð fyrir því sem aðalreglu að boða þurfi til hluthafafundar með minnst tveggja vikna fyrirvara í stað viku eins og er í íslenskum hlutafélagalögum nú og í dönskum lögum í öðrum ríkjum evrópusambandsins en í danmörku er slíkur lágmarksfrestur á bilinu fimmtán til þrjátíu dagar þessi tillaga var lögð fram á grundvelli skýrslu viðskiptalífsnefndar fyrir nokkrum árum en hlaut ekki afgreiðslu nú er gert ráð fyrir að boða megi til hluthafafundar í undantekningartilfellum með sjö daga fyrir vara ef hluthafar sem ráða yfir að minnsta kosti níutíu prósent af hlutafé samþykkja það fyrirfram skriflega líklegt er að undanþáguheimildin verði helst notuð í félögum með fáa hluthafa en í slíkum tilvikum getur fjórtán daga boðunarfrestur verið óþarflega langur þess má geta að samkvæmt lögum númer hundrað tuttugu og sex tvö þúsund og níu um breytingar á lögum um hlutafélaga og lögum um einkahlutafélög sem taka til hlutafélaga þar sem hlutir hafa verið teknir til viðskipta á skipulögðum verðbréfamarkaði gildir meginregla um þriggja vikna frest til boðunarhluthafafunda í þeim hlutafélögum sé unnt að boða til hluthafafunda rafrænt í þessum félögum nægja þó tvær vikur en tíu dagar ef um framhaldshluthafafund er að ræða í elleftu greinar frumvarpsins er lagt til að skerpt verði upplýsingarétti félagsstjórnar og framkvæmdastjóra það er veiting upplýsingar þarf að láta félagið verulegu tjóni en ekki aðeins tjóni án nánari skilgreiningar til þess að félagsstjórnin og framkvæmdastjórinn geti vikist undan upplýsingagjöf þetta er til samræmis við norrænan vef í tólfta fr frumvarpsins eru enn ákvæði um minnihlutavernd samkvæmt nítugasta og fimmtu grein hlutafélagalaga má hluthafafundur ekki taka ákvörðun sem bersýnilega er til þess fallinn að afla ákveðnum hlutum eða öðrum ótilhlýðilegra hagsmuna á kostnað annarra hluthafa eða félagsins er lagt til að orðið bersýnilega verði fellt brott úr greininni sú breyting sem lögð er til er í samræmi við norskan og sænskan rétt í þrettándu greinar frumvarpsins er gert ráð fyrir því að samþykki hluthafafundar þurfi til að binda félagið þegar gerðir eru samningar milli þess og ýmissa fyrirsvarsmanna þess og tengdra aðila gildir þetta um samninga sem nema að raunvirði meira en einn tuttugasti hlutafjárins hér hefur einkum ferð höfð hliðsjón af norskum lögum úrræðum samkvæmt þessari grein frumvarpsins varðandi sérfræðiskýrslu svipar til tillögu til þingsályktunar frá háttvirtum þingmanni einari k guðfinnssyni og fleirum varðandi kaup eigna af hluthöfum hvað snertir önnur ákvæði frumvarpsins en þau sem lúta beinlínis að minnihlutavernd vil ég segja eftirfarandi í þriðju greinar frumvarpsins er gert ráð fyrir einföldun stjórnsýsluframkvæmdar þegar sótt er um undanþágur hvað varðar innköllunarskyldu til lækkun hlutafjár það er birtingu um lækkun hlutafjár í lögbirtingarblaði yrði efnahags og viðskiptaráðherra heimilt að framselja í vald sitt til hlutafélagaskrár til að spara mönnum sérstaka ferð í ráðuneytið í fyrsta og fimmtu grein frumvarpsins eru svipuð ákvæði sem síðar geta leitt til einföldunar í fyrstu grein er heimild til handa efnahags og viðskiptaráðherra að framselja til hlutafélagaskrár undanþáguvald varðandi heimilisfesti stofnenda hlutafélags og undanþágu til að frjáls félagasamtök geti verið meðal stofnenda hlutafélags í fimmtu grein er gert ráð fyrir samsvarandi undanþágu til hlutafélagaskrár en veita á framkvæmdastjórum og stjórnarmönnum undanþágu frá heimilisfesti en ákvæðið nær jafnframt til útibússtjóra í fjórða grein frumvarpsins er gert ráð fyrir breytingu á þriðju málsgrein fimmtugustu og fimmtu grein hlutafélagalaganna meðal annars með hliðsjón af fyrrnefndum hæstaréttardómi númer tvö hundruð tuttugu og átta tvö þúsund og níu vegna viðskipta með bréf glitnis þykir rétt að takmarka heimild stjórnar í hlutafélagalögum þar sem hlutirnir hafa verið teknir til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði eða á markaðstorgi fjármálagerninga eins og bað r kallað til að ákveða fjárhæð þá sem félagið má reiða fram sem endurgjald fyrir kaup á eigin hlutum ákvæðin taka líka til sölu á eigin hlutum þessara félaga ef kveðið er á um að miðað sé við síðasta skráða dagslokagengi á markaði áður en samningur var gerður til að draga úr líkum á kaupum á yfirverði eða sölu á undirverði jafnframt er gert ráð fyrir því að í öðrum hlutafélögum geta hluthafar sem ráða yfir minnst fimm prósent hlutafjár krafist þess innan mánaðar frá því stjórn tilkynnir um samning að endurskoðanda verði falið að meta hvort verð það sem stjórn hefur samið um sé sanngjarnt og efnislega rökstutt komist endurskoðandi að þeirri niðurstöðu að verðið sem stjórn samdi um hafi verið ósanngjarnt eða ekki nægilega rökstutt getur hluthafi eftir atvikum átt bótaábyrgð á hendur félaginu eða stjórn þess vísar til skaðabótakafla laganna í því sambandi hugsast getur að stjórn hafi gert fyrirvara í samningi um hugsanlegar athugasemdir hluthafa þannig að ár megi breytingar og ekki reyni á skaðabótaábyrgð í sjöundu greinar frumvarpsins er gert ráð fyrir breytingum á sjötugasta og níundu grein a í hlutafélagalögum vegna nýrra tilmæla framkvæmdastjórnarinnar tvö þúsund og níu þrjú

að því er varðar starfskjör stjórnenda í félögum sem hafa fjármálagerninga sína tekna til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði þykir starfskjarastefna í félögum stundum hafa tekið mið af skammtímasjónarmiðum í stað langtímahagsmuna þeirra er nú meðal annars leitast við að hafa árangur félaga í huga setja takmörk á breytilega þætti starfskjaranna fresta útborgunum og miða til dæmis við þrjú til fimm ár gera ráð fyrir endurgreiðslum í vissum tilvikum og reyna að tryggja að starfslokagreiðslur séu ekki inntar af hendi í kjölfar slaks árangurs þá er gert ráð fyrir að stjórnarmenn skuli ekki njóta kaupréttar á hlutum felast í tillögunum hömlum á frjálsræði félaga á þessu sviði tilmæli framkvæmdastjórnarinnar tvö þúsund og níu þrjú hundruð áttatíu og fjögur e b frá þrítugasta apríl tvö þúsund og níu um starfskjarastefnu í fjármálageiranum eru ekki tekin til meðferðar í þessu frumvarpi almenn ákvæði þessarar greinar frumvarpsins gilda þó um starfskjarastefnu í fjármálageiranum nema sérákvæði víki þeim til hliðar í fjórtándu greinar frumvarpsins er gert ráð fyrir að sett verði svipað ákvæði um tryggingu fyrir greiðslu kostnaðar á rannsókn og er í áttugasta og sjöundu greinar hlutafélagalaga um tryggingu fyrir greiðslu kostnaðar vegna boðunar til fundar ég tel ekki ástæðu til að gera sérstakar athugasemdir vegna breytingar á ákvæðum einkahlutafélagalaga heldur vísa til frumvarpsins þar um enda eru þær breytingar sem lagðar eru til á einkahlutafélagalögum sambærilegar við nokkrar þær breytingar á hlutafélagalögum sem ég hef áður rakið

tíundi af hlutafjárins nægi í stað einn fimmti til að samþykkja tilnefningu á svokölluðum endurskoðanda minni hlutans taki þátt í endurskoðunarstörfum með kjörnum endurskoðanda til næsta aðalfundar getur þetta ákvæði aukið minnihlutavernd fjármálaráðuneytið telur ekki að frumvarpið muni hafa í för með sér aukin útgjöld fyrir ríkissjóð verði það lögfest óbreytt virðulegi forseti ég legg til að frumvarpinu verði að lokinni umræðu vísað til viðskiptanefndar